vezetjük be a mikrofinanszírozási eszközt. Támogatjuk a kutatás fejlesztést, az élethosszig tartó tanulást. Segíteni akarunk a tejágazaton, lehetőségekhez képest mérsékeljük a klímaváltozás káros hatásait. Mindezt úgy értük el, hogy az utolsó fillérig kihasználtuk a többéves pénzügyi keret adta forrásokat, ami viszont azt jelenti, hogy végképp rugalmatlanná vált a költségvetés, nincs elegendő tartalék. Ezért is van ez a sok sürgetése az időközi felülvizsgálatnak, amelyeket magam is megismétlek. A jövendő siker szempontjából különös felelőssége van a Bizottságnak és a tagállamoknak. Az adófizetőknek csak akkor tudunk a szemébe nézni, hogy ha a rendelkezésre álló keretet nem csak jogszerűen, hanem célszerűen használjuk fel. Ha egy forrás arra való, hogy új állások legyenek, akkor valóban növekedjenek az álláshelyek. Ha egy forrás arra való, hogy fölzárkózzanak elmaradt régiók, akkor valóban növekedjék ott helyben előállított GDP mennyisége.

Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Miniszter úr! Tisztelt Biztos úr! Én azt remélem, hogy ez a Parlament határozottan támogatni fogja a mostani előterjesztést és csütörtökön nem csak jogilag, hanem erkölcsileg is érvényes, jó költségvetést adunk Európa polgárainak.